To pokazuje, że niczego się nie nauczyliście w tej kadencji, niczego się ten parlament nie nauczył z brexitu, z tego, że Brytyjczycy tak już mieli dość tych waszych regulacji, tej waszej arogancji, że zdecydowali się na trudny i bolesny proces rozwodowy, byle tylko dalej im nie podlegać. Nie widzicie, że cała Europa ma was dość i wkrótce ta cała lewicowa elita rządząca teraz Europą straci tutaj władzę.

Stworzyliście umierający kontynent, klub seniora, kolonizowany przez barbarzyńców, który nie potrafi sam się reprodukować i próbujecie ten swój nieudany eksperyment eksportować na cały świat, pouczając kolejne kraje, że powinny robić taką samą głupotę jak wy. Zniszczyliście Europę, chcecie zniszczyć świat, a ja uważam, że Unia Europejska powinna być zniszczona.